Hvala lepa, gospod minister, za kar podrobne odgovore, kar sem jih tudi nekako pričakoval. Pa kljub temu bi dodatno vprašal oziroma izpostavil neko skrb, če boste mi želeli še odgovoriti oziroma če boste, vedeli. Zdaj, to ukinjanje dežurstev od od petih popoldan do petih zjutraj, to se predvsem kaže tudi v problemu, da po mnogih policijskih postajah ni več tiste varne točke, ki je bila, tudi pač določena, ki jo je, ta status policijska postaja pridobila in, ponekje po državi so zelo velika območja, kjer enostavno se žrtve ne nimajo v bistvu kam zateči. Tako da to ljudje dejansko, pogrešajo. Seveda kadrovske težave, ki so nastale z ZUJF-om, nekako rešujete, nekako se to rešuje, pa kljub temu je še vedno tisoč policistov, to je velika številka, ne. In jaz, verjamem in vem, kar tudi slišim, s samega terena, verjetno se tudi vi zavedate, da so ti policisti, ki so, na terenu močno močno, preobremenjeni. In tudi ta manko, vodij policijskih okolišev, ki so se dejansko z ljudmi ukvarjali na terenu, se je zmanjšal, mislim, da nekje za petdeset procentov. In in te preventive, ki je bila, nekoč od prometne varnosti do do drugih preventiv, ki je bila, bi rekel, vzpostavljena, tudi tega zdaj ni več. Zdaj rešuje se tudi z rezervnimi policisti težave, ne. Zdaj ti rezervni policisti imajo neki dvomesečni, dvomesečno izobraževanje, neki šnelkurs, in potem pridobijo tudi pooblastila, ne. Seveda sami pa vsega ne smejo delati, ne. In potem je spet ta policist, ki je s tem dežurnim, prav tako, zelo zelo, obremenjen. Skratka, ne, ta ta, oddaljenost, torej policisti se vozijo z Murske Sobote v Koper in tako naprej, tudi to se mi zdi zelo problematično. Tako da še nekaj odgovorov, malo pojasnil, če lahko ...